És a határozati javaslat, melyet előterjesztettek, a mi részünkről támogatható, és támogatjuk is.

században elfogadhatatlan. Látni kell azt is és helyénvaló éppen ezért az a megközelítés, amely a kérdésben is benne foglaltatik hogy itt összehangolt, együttműködő, integrált megközelítésre van szükség, mind az egyes tagállamokban, mind pedig a tagállamok közötti együttműködés tekintetében. A hajléktalanság ugyanis egyfajta végállomás a lecsúszás, a leszakadás, a kirekesztettség útján.

Ha nem jut munkához, esélye nincs arra, hogy kikerüljön a hajléktalanságból.

Ebből kijutni nyilvánvalóan csak a különféle területek a szociális szolgáltatások, egészségügy, oktatás, munkahelyteremtés összehangolt erőfeszítéseivel és programjaival is lehet. Ha voltak sikeres példák és voltak sikeres példák egyes országokban korábban is, most is vannak figyelemre méltó erőfeszítések ezeket össze kell gyűjteni, ahogy mondani szokták, a jó gyakorlatokat összesíteni kell, és ezekre építve ésszerű és célszerű az, hogy egy európai stratégia is megfogalmazódjék.